Es war europäische Software, die die Aufständischen im Arabischen Frühling drangsaliert hat. Es sind Staaten der EU, die einerseits die Pressefreiheit einschränken, wie ein Nachbarstaat von Österreich, den Herr Stadler erstaunlicherweise verteidigt hat, was ich nicht ganz verstehe, oder ein anderer Staat, der seinen öffentlichen Rundfunk einstellt. Wir verhandeln mit einem größeren Staat über die Mitgliedschaft, als ob nichts gewesen wäre, wo gleichzeitig Journalisten eingesperrt werden und eine Öffentlichkeit, die für die Demokratie eintritt, von der Polizei zusammengeschlagen wird.

Wir müssen zuerst einmal vor der eigenen Tür kehren und dann können wir auch viel besser Menschenrechte woanders durchsetzen.